Každý podľa toho, ako zváži, či je táto správa dobrá a vhodná pre prijatie alebo nie. Čo sa týka mňa, ako osobný názor, ja ako občan krajiny, ktorá s Maďarskom susedí, som presvedčený, že je potrebné, aby sme mali v Maďarsku stabilné, transparentné a pokojné politické prostredie a ubezpečujem vás, že nielen Slováci, ale aj ďalší susedia sú ochotní byť nápomocní k tomu, aby sa takéto prostredie v Maďarsku vytvorilo.